Partnerstvo in sodelovanje med Evropsko zvezo in Singapurjem ne zadeva le zaščite trgovine in naložb, ampak vključuje politično partnerstvo, ki bo omogočilo poglobljeno sektorsko sodelovanje na ključnih področjih. Partnerstvo zagotavlja pravni okvir za močnejše in širše sodelovanje, ki se bo osredotočilo na tematike varstva okolja, mednarodne stabilnosti, pravičnosti, varnosti in razvoja. Sporazum ponuja tudi nove možnosti za sodelovanje, kot so človekove pravice, pravičnost, svoboda in varnost ter omejevanje jedrskega orožja, ter znanstvenega in tehnološkega sodelovanja na ključnih področjih, med katerimi je najprej zdravje. Ta sporazum bo omogočal, da se bomo skupaj posvetili boju proti raku.